para familiarizar a los estudiantes con el funcionamiento de la Unión, su historia y los valores de la ciudadanía europea.

Desde hace años vengo reclamando que en los centros escolares de los Estados miembros se promueva un mejor conocimiento de las instituciones de la Unión Europea, sus antecedentes, su funcionamiento y sus objetivos.

De ahí que haya solicitado reiteradamente la creación de una especie de asignatura europea. Y, en este sentido, quiero destacar que el mes pasado precisamente el Consejo aprobó una recomendación propuesta por el comisario Navracsics que va precisamente en esta línea.

No se debe estudiar de forma ligera o superficial, como cualesquiera otras organizaciones internacionales. La Unión Europea es para los jóvenes europeos mucho más importante que el resto de las organizaciones internacionales nacidas tras la Segunda Guerra Mundial y, por ello, deben conocerla bien.